Parvanova che con me hanno proposto quest'interrogazione, ma ringrazio soprattutto i 134 colleghi di tutti i gruppi politici che hanno voluto, firmando quest'interrogazione, sottolineare che la lotta alla violenza contro le donne è un'assoluta priorità di questo Parlamento. Il nostro obiettivo è quello di accelerare il processo di ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica affinché la convenzione possa entrare in vigore il più presto possibile. Come è noto la convenzione di Istanbul è stata aperta alle firme l'11 maggio 2011 e rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto ad istituire un quadro legislativo completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. L'obiettivo è ovviamente la tolleranza zero verso questo tipo di violenza prevenire e contrastare la violenza familiare e altre forme specifiche di violenza contro le donne proteggere e fornire sostegno alle vittime di questa violenza e, ovviamente, perseguire efficacemente gli autori. È importante osservare che la convenzione non si applica solo alle donne, le parti contraenti sono altresì esortate ad applicare tale quadro anche agli uomini, ai minori e agli anziani esposti alla violenza domestica.

Innanzitutto, un invito a mutare atteggiamento culturale, a promuovere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, perché la violenza sulle donne ha soprattutto profonde radici nella disparità tra i sessi all'interno della società ed è perpetuata da una cultura che di fatto tollera, o comunque giustifica, la violenza di genere. La convenzione inoltre individua una serie di tipologie di reato quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, gli atti persecutori e quindi lo stalking l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e la violenza domestica. La convenzione entrerà in vigore solo quando sarà ratificata da almeno 10 paesi, 8 dei quali devono essere Stati membri del Consiglio d'Europa.

Abbiamo 26 firme non seguite da ratifica, 5 sole le ratifiche 2 Stati membri dell'Unione europea Italia e Portogallo insieme ad Albania, Montenegro e Turchia. Alcuni Stati membri stanno completando il processo di ratifica. La nostra domanda è quali misure possono essere adottate per velocizzare il processo di firma e ratifica della convenzione da parte degli Stati membri e da parte dell'Unione europea nel suo insieme? Il Parlamento ha più volte chiesto un approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda misure per trattare le cosiddette 6 P del quadro sulla violenza contro le donne e cioè politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato. In conclusione, ricordo che le istituzioni europee sono molto attive su questi temi, ricordo che in questi ultimi quattro anni noi abbiamo approvato importantissime direttive quella sulle vittime di reato, quella contro la tratta degli esseri umani, quella sull'ordine di protezione europeo e quella contro pedopornografia ed è in corso, tra l'altro, una relazione del Parlamento europeo proprio specifica sulla lotta alla violenza contro le donne che verrà adottata nel corso della legislatura. Quindi le istituzioni sono sensibili, stiamo facendo molto, ci sono leggi importanti, è indispensabile il recepimento, la ratifica di questa convenzione di Istanbul perché è assolutamente aggiornata e all'avanguardia, mi sento però di concludere dicendo che il primo obiettivo deve essere quello di cambiare la mentalità. Buone leggi senza un cambiamento di cultura e di sensibilità purtroppo ci fanno registrare soltanto un aumento continuo delle vittime di violenza di genere.